Hvala, gospod poslanec, za vprašanje. V dveh delih bom probal odgovoriti. Eno je v tem, da moj odnos do same Celjske kotline je tak, da ne glede na to, da sem bil prejšnji teden na pogajanjih v Katovicah, sem bil seznanjen z deli, ki so se vrteli v medijih, v stari cinkarni zaradi opozoril vas poslancev in, en kup novinarskih vprašanj, smo tja poslali gradbeno in okoljsko inšpektorico Republike Slovenije. Ugotovili smo, da je na celotnem zemljišču cirka sto dvajset krat sto sedemdeset metrov južno od servisne ceste izvedena izravnava terena, in sicer od zahodne in severne strani poti vzhodni in južni. Izkopano je bilo cirka sedemdeset centimetrov zemljine in nastal je nasip, visok približno en meter. Ker je bilo inšpekcija ocenila, da gre za enostavni objekt, in za nadzor tovrstnih posegov so pristojne občinske oziroma medobčinske inšpekcijske službe, zato smo zadevo odstopili v reševanje medobčinskemu inšpektoratu. Mi se dnevno ukvarjamo z zadevo, s Celjsko kotlino, ker se zavedamo, da je to en od prioritetnih področij, ravno zato je povezano z vprašanjem, ki smo ga danes že slišali, degradirana območja, narediti moramo register, identificirati moramo dejansko, te onesnažene parcele, najti najti moramo lastnike in potem v Zakonu o varstvu okolja bomo mogli sprejeti postopke, kako do določenih lastnikov pristopati. Do podjetij, ki so v delu državni lasti, je en postopek, do podjetij, ki so v privatni lasti, je drug postopek, do podjetij, ki ne vemo, kdo je lastnik do, za katere ne vemo, kdo je lastnik, je spet tretji postopek, tako da to moramo v Zakon o varstvu okolja narediti. Danes sem že omenil, da imamo v v občini Celje degradišče Bukovžlak, do katere imamo tu že tožbo Evropske komisije, s katero smo dorekli neko časovnico izvedbe izvajanja ukrepov, da smo že, potrebne raziskave zaključili, in da računam, da bomo sanacijo končali junija dva tisoč enaindvajset, kar smo s komisijo tudi dorekli. Potem naprej, Cerska Celjska kotlina je problematična za mene malo probleme v celjskih vrtcih, teh je deset, to je najbolj, najbolj, prizadeta, prizadeta generacija otrok, ker so zunaj, ker dajejo zemljo v usta, pri teh moramo odreagirati tudi zato, ker sem oče, smo odreagirali tak način, da bo ministrstvo zagotovilo en milijon evrov v letu dva devetnajst-dva dvajset za sanacijo za sanacijo celjskih vrtcev. Zato smo že takoj prišli, ker, pripravi treh podzakonskih aktov, uredbo o merilih zagotavljanja stopnje obremenjenosti, odlok o določitvi otroških igrišč in odredbo o razvrstitvi otroških igrišč, tudi zato šli takoj v javno obravnavo, ki smo jo končali desetega decembra, in kot sem rekel, bomo zagotovili denar iz lastnega proračuna dva devetnajst-dva dvajset, da bomo stvari sanirali. S tem se ... Mi se zavedamo, da je to področje, eno od prioritetnih, ampak ne moramo iti z glavo skozi zid, najprej sistemsko, kar se tiče celotnih degradiranih območij, in pa potem projektno točkovno na tista področja, ki so najbolj pereča, in za nas v Celjski kotlini so zaenkrat ta.